Jaz, jaz sem opozoril, v uvodu, da je da je narejenih ogromno analiz, ogromno opozoril, vendar se situacije praktično ne loti nihče. Leta dva trinajst je bila tule v državnem oziroma je bila pripravljena analiza okolja, ki jo je takrat predstavil v uvodniku tudi minister za za kmetijstvo in okolje, gospod Židan, kjer je povedal, da da je da je pripravljena analiza in da se bo v prihodnjem letu sprejel odlok in akcijski program, t kako se bo k tej zadevi pristopil. Naredilo se ni ničesar. Zdajle, ko mi tulele razpravljamo in sedimo, se nestrokovno posega v področje stare Cinkarne. Leta dva dvanajst je Zavod za zdravstveno varstvo v Celju opozoril, da opozarjajo, da je potrebno pristopiti k reševanju problematike onesnaženosti celotnega območja stare Cinkarne takoj celostno in naenkrat. Nihče tega ne ne nadzira, tam se samo postavi ena mala tablca, kjer se vse prekoplje, zdaj pa težke kovine prehajajo v Hudinjo, Savinjo, v Oglajno, v Savinjo in potem po Savi naprej in prašni delci letijo naprej proti Celju. Stanje, zdravstveno stanje, ljudi se ogroža naprej in se dejansko se pričakuje, da bo prišlo do urgentnega in hitrega ukrepanja ukrepanja države. Namreč strokovne podlage in analize zato ima pripravljene. Če se je lahko poseglo na Mežici, jaz ne razumem zakaj se ne more pristopiti identičnemu programu tudi v Celju.